Señor presidente, vivimos un tiempo de noticias falsas, pero también, como se ha visto, un tiempo de convicciones falsas. No se puede decir Yo nunca pactaré con los extremistas cuando se está en el Gobierno gracias al voto de los independentistas, de los antiguos terroristas y de la extrema, extrema izquierda, y cuando, en la misma intervención, se acaba de anunciar que los presupuestos generales del Estado se aprobarán —y solo se pueden aprobar— con el voto de los independentistas, los antiguos terroristas y la extrema, extrema izquierda. De todas maneras, déjeme que le diga, señor Sánchez, que lo que más me ha dolido de su intervención de hoy es que en su primer discurso, en el que ha hablado mucho de la globalización, ha sido incapaz de hablar de la unidad de España, incapaz de defender el Estado de Derecho español. Han tenido que apretarle los de los carteles amarillos para que usted diga algo sobre Cataluña. Y lo que ha dicho es que no es un problema de independencia, sino de convivencia, cuando el Tribunal Supremo está a punto de empezar un juicio sobre rebelión en España. Todos esperábamos del presidente del Gobierno español que aquí defendiera el Estado de Derecho de nuestro país.

Llevamos dos años defendiendo —también los diputados de su partido— aquí la unidad de España. Pero defender aquí, con convicción, la unidad de España, señor presidente, no es solo un problema de su puesto de trabajo, es también un problema de convicción, y de convicción que no sea falsa. A usted hoy, desgraciadamente para los intereses de nuestro país, siendo el presidente del Gobierno español en el Parlamento Europeo, no le ha salido.